Herr Präsident! Modelle von finanzieller Mitarbeiterbeteiligung können sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachhaltig von Vorteil sein. Das geht über das wirtschaftliche Element hinaus Da geht es auch um gegenseitige Wertschätzung, Identifikation zwischen Unternehmen und Mitarbeitern das kann durch solche Modelle auch gestärkt werden. Genauso dient es einer nachhaltigen und langfristigen Ausrichtung des Unternehmens.

Zu diesen Vorzeigebeispielen gehören etwa die sociedades laborales in Spanien oder auch die Mitarbeiterbeteiligungsstiftung der voestalpine AG, die europaweit das einzige Modell mit internationaler Stimmrechtsbündelung bei individuellem Aktienbesitz darstellt. Aber um diese Vorteile auch wirklich für beide Seiten zu realisieren, bedarf es klarer Grundregeln. Dazu gehören Information und Konsultation von Arbeitnehmervertretern, aber auch Partizipation in Entscheidungsgremien, frühzeitige und umfassende Einbindung der Arbeitnehmer bzw. deren Vertreter bei der Etablierung eines solchen Modells, die Einbindung der Sozialpartner und ein gewisser Schutz der Arbeitnehmer vor dem doppelten Risiko einerseits Kapital im Rahmen der Beteiligung zu verlieren und andererseits das übliche Risiko, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und was auch wichtig ist Die europäische Ausgestaltung der Mitarbeiterbeteiligung darf nicht nationales Recht aushöhlen. Frau Kommissarin, ich bitte Sie klarzustellen, wie Sie sicherstellen möchten, dass diese Grundregeln befolgt werden, gerade auch bei grenzüberschreitenden Modellen der finanziellen Mitarbeiterbeteiligung.